Niedobór surowców, szczególnie rzadkich, to dla europejskiej gospodarki wyzwanie wymagające spójnej i długoterminowej strategii politycznej. Zgadzam się więc z koniecznością usprawnienia koordynacji działań w odniesieniu do poszukiwania, wydobywania i dystrybucji surowców. Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia recyklingu, a także oszczędności zasobów. Niezbędna wydaje się także potrzeba opracowania przejrzystych i przewidywalnych warunków ramowych przy wydawaniu zezwoleń na otwarcie nowych kopalń. Przyszłość europejskiej gospodarki opartej na przemyśle zależy od szerokiego dostępu do surowców, zarówno energetycznych, jak i innych. Dlatego ogromne znaczenie będzie miało opracowanie innowacyjnej, ukierunkowanej strategii działań w zakresie gospodarki surowcowej gwarantującej bezpieczeństwo dostaw oraz zwiększającej konkurencyjność unijnych przedsiębiorstw. Popierając sprawozdanie, liczę na ożywienie siły przemysłowej, a także wzrost potencjału naukowo badawczego Europy.